Preto považujem za mimoriadne dôležité, aby sme boli schopní účinne a rýchlo sankcionovať tých, ktorí svojim konaním ohrozujú životy druhých. Zo štatistík vyplýva, že počet vodičov, ktorí sa dopúšťajú prekročenia povolenej rýchlosti a nemajú v danom členskom štáte trvalý pobyt, je pomerne vyšší, ako tých, ktorí tam trvalý pobyt majú. Z tohto dôvodu je cezhraničná spolupráca v tejto oblasti veľmi dôležitá. Slabá koordinácia pri vyvodzovaní konsekvencií za dopravné priestupky medzi krajinami napomáha vodičom, ktorí pochádzajú z iného členského štátu ako z toho, v ktorom sa priestupku dopustili. Zároveň diskriminuje vodičov, ktorí sa dopúšťajú priestupku vo svojom domovskom štáte a ktorí sa sankciám nevyhnú. Možnosť cezhraničného vymáhania sankcií pri závažných trestných činoch, ako napríklad vraždy alebo lúpeže, sa nestretáva s takými komplikáciami ako v prípade dopravných deliktov.